obcych agentów to kolejny przejaw podejmowanych przez Kreml prób izolowania rosyjskiego społeczeństwa od świata zewnętrznego i informacji.

na tle stagnacji ekonomicznej i problemów socjalnych ludności ma być zrekompensowana retoryką oblężonej twierdzy. Ale jest też druga strona tej sprawy. Jest również faktem, że niektóre organizacje, fundacje, agencje informacyjne mają nadmierne ambicje demokratyzowania Rosji i zapominają, że to sami Rosjanie muszą zadecydować, w jakim kierunku ma rozwijać się ich kraj.